To było bardzo dobre. Nasza obecność tam jest konieczna, jeśli te kraje mają podążać swoją drogą na Zachód. Jest to również ważne z tego powodu, że jeśli nas tam nie będzie, to będzie tam ktoś inny. Natura nie znosi próżni, natura polityczna również nie znosi próżni. Jeśli nas tam nie będzie, będzie ktoś inny. Ktoś, komu o wiele mniej niż nam zależy na tym, żeby tam panowała demokracja i żeby kraje te zmierzały na Zachód. Proszę zawsze o tym pamiętać! Jestem przekonany, że Pan o tym wie, proszę pamiętać, że my o tym również wiemy.